Signor Presidente, molto brevemente sull'ordine dei lavori volevo solo annunciare che il 26 aprile prossimo a Bruxelles sarà celebrata al Parlamento a Bruxelles una messa di trigesima in ricordo e in memoria dell'eroe francese, ma che tutti sentiamo nostro, Arnaud Beltrame, che ha dato prova dell'estremo sacrificio quello della propria persona.

Onore alla memoria di questo grande ufficiale francese e io depreco che questa mattina, nei suoi lunghi interventi, il Presidente Macron non abbia trovato un secondo per ricordarlo.